Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sensazione è che il programma di Stoccolma dopo oltre tre anni dalla sua approvazione rimanga uno strumento non del tutto compiuto. Ciò è stato riferito negli interventi dei colleghi, così come nella prima relazione del Commissario Borg che pure ha indicato una serie di elementi a favore a cominciare da Schengen, che è certamente una conquista di civiltà che dobbiamo anche ad una successiva implementazione del programma di Stoccolma. Bene sulla cooperazione giudiziaria di polizia necessaria per abbattere il crimine organizzato e gli altri reati transnazionali tra cui il riciclaggio e la corruzione bene certamente la tutela degli imputati così come la tutela dei minori, si tratta di conquiste importanti che vanno registrate con sicuro favore, tuttavia molti degli interventi che noi immaginavamo potessero essere realizzati non lo sono ancora stati. La giustizia è un diritto che va realizzato concretamente. Per quanto riguarda le carceri e il diritto fondamentale a scontare la pena che è un diritto, ma nel contempo un dovere che si scontra con il problema del sovraffollamento, avevamo pensato a una possibilità di andare incontro agli Stati membri dove è accertato il sovraffollamento come conseguenza della presenza di cittadini provenienti da paesi terzi o da cittadini comunitari di altri Stati, ma nulla è stato fatto. Fondamentali, signor Commissario e Presidenza, sono le prospettive finanziarie

È lì che bisogna intervenire con determinazione.